Ja, hvala. Gospod predsednik vlade, saj saj vem, ampak vseeno še moram nekaj dodati. V glavnem, imam tudi, glejte, če delamo primerjavo, ne, v nekoč smo se iz Ormoža v Ljubljano vozili dve do tri ure, ne, po stari cesti, danes pa imamo pač del avtoceste, imamo sto deset evrov vinjeto, pa se še vedno dve tri ure vozimo. Malo je to, za primerjavo, zelo smešno. Tako da je pa tudi zanimiv podatek, ne da glavne zaposlitve, ne, v Slovenski vojski pa v policiji, dajejo ljudje iz Štajerskega dela, tako da tudi na tem področju, tudi oni bi rabili to cesto, tako da, glejte, vse se to vleče skozi potne stroške in kilometrino in tako dalje in seveda, čez čas ne. Tu, pri ministrici moram reči tako ne - ona je pred volitvami obljubljala kamione na vlake. Vem, me prav zanima, koliko kamionov je spravila na vlake, jaz se bojim, da nobenega. Tako da, škoda, ne, da se ne dela tisto, kaj se obljubi, ne. Ali pa vi, gospod minister, ste kdaj razmišljali, za hitro cesto iz Kamnika v Ljubljano, da ne boste vsak dan zamujali? Tudi to je zanimivi podatek, ne, oziroma pobuda, tako da ... Niste mi pa odgovorili na tisto, kar sem še vas malo vmes vprašal, ne, glede istrskega parlamenta, ne kakšno je vaše mnenje? Kaj se je to ustanovilo? Kje je ta pravna podlaga za nekaj takega, da se ustanovi? Mogoče bom moral to na drugi seji ali pa kakorkoli drugače. V glavnem, po dvestošestinštiridesetem členu, bi vseeno zaprosil, da se opravi širša razprava. Koalicijo bi prosil, naj se ne drži tistega, kaj so se zmenili, da boste vsa poslanska vprašanja rušili, oziroma v letu dneh je letu dnevih je bila ena, eno vprašanje je šlo skozi, gospoda Ciglerja, meni se zdi, pa še to na račun "štosa", ampak to je produktivno. Marsikatero vprašanje je dobro, vprašanje marsikatero, tudi pomembno, vi pa vse rušite. Leto dni je bilo samo eno vprašanje do zdaj, v tem parlamentu šlo skozi. Tako da, produktivnost pa neproduktivnost, to je relativno za mene. Hvala lepa in prosim, po dvestošestinštiridesetem členu, da se razprave razprava, opravi.